Nosotros, señor Füle, como usted sabe, mantenemos una posición muy crítica respecto a la política de vecindad porque la Primavera árabe la puso al descubierto. La Unión Europea con su política de vecindad fue una colaboradora necesaria con Ben Ali y con Mubarak ni estábamos ni se nos esperaba

Hemos pasado por la experiencia de la Primavera árabe y ahora mismo tenemos un problema con algunos Estados, como Marruecos o Israel, con los que tenemos un acuerdo de asociación.